Támogatom azt, hogy az Európai Bizottságot felkérje az Európai Parlament, hogy tegyen javaslatot olyan uniós jogszabály elfogadására, amely európai szinten szabályozza a véleménynyilvánítás, a tájékozódás, a tömegtájékoztatás szabadságát. Támogatom, hogy jöjjön létre a tagállamok médiagyakorlatát ellenőrző uniós monitoringmechanizmus. 2011 márciusában az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el a magyar médiatörvényekről, amelyek a Wéber jelentésben vázolt problémák nagy részét pontosan tükrözik. Bár az Európai Parlament és az Európai Bizottság, személy szerint Neelie Kroes biztos asszony fellépésének köszönhetően módosultak ugyan a magyar médiatörvények, de a legsúlyosabb probléma fennmaradt az adófizetők pénzéből működő állami rádió és televízió hírműsorai egyáltalán nem tükrözik a magyarországi és a nemzetközi viszonyokat. A hírműsorok torzítanak, manipulálnak, sőt hazudnak, ezért ezekből a médiákból a magyar állampolgárok nem tudnak hitelesen tájékozódni.